C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le paquet mobilité, nous avons un compromis qui n'est pas au niveau et nous avons des vices et des trous qui font qu'il y a de la colère, beaucoup de colère.

J'ai vu des routiers, mais j'ai vu également les syndicats de routiers, qui eux aussi demandent un paquet mobilité.